Herr Präsident, Kolleginnen und Kollegen!

Denn hier geht es nicht nur um diese Frage, sondern das hat weitere Implikationen.

Deswegen sollte man bei einer solch wichtigen Frage die beteiligten Ausschüsse von LIBE bis AFET, und wen auch immer noch, daran beteiligen, damit wir bis zum Dezember Plenum hier einen wirklichen Austausch über die Konsequenzen haben.